APS ist ein Scheck für die Zukunft und nicht die Bezahlung einer Tat in der Vergangenheit.

Ich würde einfach sagen Man muss besonders darauf achten, dass die unterschriebenen und ratifizierten IAO Konventionen 87 und 98, die eben gewerkschaftliches Engagement und das gemeinsame Verhandeln ermöglichen, respektiert werden. Und da haben wir viele Vorfälle in Sri Lanka, wo das genau nicht passiert. Deswegen würde ich der Monitoring Gruppe mit auf den Weg geben, dass vier Punkte besonders beachtet werden. Zum einen die Frage der Gründung von Gewerkschaften in Unternehmen. Der Schwellenwert von 40 Mitglieder ist zu hoch, und die Registrierung ist zu kompliziert. Das muss geändert werden. Zum Zweiten müssen wir sicherstellen, dass das Mindestalter für Gewerkschaftsmitgliedschaft das gleiche ist wie das Mindestalter für die Aufnahme der Beschäftigung. Es kann nicht sein, dass jüngere Beschäftigte keine Gewerkschaftsmitglieder werden dürfen. Drittens müssen wir klarstellen, dass die Verantwortung für Arbeitsbeziehungen beim Arbeitsministerium liegt und nicht beim Board of Investment und anderen. Viertens müssen wir sicherstellen, dass Gewerkschaften und Arbeitnehmer das Recht haben, ihre Rechte auch vor Gericht einklagen zu können. Nehmen Sie das mit, und versuchen Sie, das bei der Regierung von Sri Lanka durchzusetzen.